Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, lieber Kommissar! Zu später Stunde ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass ich meine Gedanken noch ein wenig zu ordnen vermag. Das bin ich gar nicht gewohnt, so lange im Parlament zu sitzen.

Wir haben im Jahr 2013 die Jugendgarantie als Reaktion auf eine furchtbare wirtschaftliche und soziale Krise auf den Weg gebracht, möglicherweise ein bisschen zu spät. Wir haben auch in einer damals nicht einfachen Lage versucht, aus den Fehlern zu lernen. Ich würde uns allen dazu raten, jetzt, wo die Jugendarbeitslosigkeit wieder dramatisch steigt in viel zu vielen Mitgliedstaaten sehr rasch die richtigen und notwendigen Konsequenzen zu ziehen, denn es muss für uns alle klar sein Wir dürfen es niemals zulassen, dass eine ganze Generation von jungen Menschen verlorenzugehen droht. Sie erwarten von uns etwas dass wir ihnen dabei helfen, eine Perspektive zu haben und in Beschäftigung zu bleiben oder mit notwendiger Qualifizierung in Beschäftigung zu kommen. Wir haben am zweiten Tag der deutschen Ratspräsidentschaft die Vorschläge der Kommission auf den Tisch gelegt bekommen, und ich darf Ihnen allen sagen so viele sind es ja jetzt nicht mehr dass wir sehr weit vorangekommen sind und in Bälde auch einen entsprechenden Beschluss im Rat werden treffen können. Wir wollen, dass die Jugendgarantie dadurch gestärkt wird, dass die Altersgrenze erhöht wird, und zwar auf höchstens 29 Jahre

Lassen Sie mich noch ein paar weitere Punkte hier hervorheben. Wir erwarten und wir empfehlen, dass die Mitgliedstaaten ihr Angebot im Rahmen der Jugendgarantie verbessern, beispielsweise durch Bewertung der digitalen Kompetenzen aller Personen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren können. Die Staaten werden außerdem aufgefordert, Weiterbildung und Neuqualifizierung zu ermöglichen. Das Angebot sollte auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch eine Ausbildung absolvieren, ausgerichtet sein, und dabei brauchen wir nachvollziehbare und hohe Standards für Qualität und für Gerechtigkeit. Besondere Aufmerksamkeit muss den jungen Frauen gelten und den benachteiligten Gruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen. Die gehören in der Regel zu den ersten Opfern einer angespannten Situation auf unseren Arbeitsmärkten. Abschließend betonen wir noch einmal, dass allen Mitgliedstaaten mit Nachdruck empfohlen wird, auch die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

flexibel und zielgenau die Mittel dort zur Verfügung stellen können, wo sie dringend gebraucht werden bei den jungen Menschen. Dabei haben Sie unsere uneingeschränkte Unterstützung.